navíc země v mnoha ohledech velmi specifická, geograficky jiná. My jsme měli možnost nedávno vykonat návštěvu na Kypru, setkat se s vámi, s vaším ministrem financí, s vaší ministryní zahraničí, s ministryní vnitra. Měli jsme z toho velmi dobrý dojem, z jejich odborné připravenosti a z jejich zanícení pro věc a já bych vám ještě jednou chtěl dodatečně za tu návštěvu i za veškerou péči, které se nám dostalo, poděkovat.

Vy jste hovořil o politické unii, my se k politické unii stavíme velmi skepticky, nemyslíme si, že politická unie je řešením. Myslíme si, že je to omyl, a já nesouhlasím s panem Barrosem ani s většinou tohoto Parlamentu, který si bohužel stále myslí, že to je řešení v tom, že by to přineslo něco dobrého.

Tady musíme dát pozor, aby se ten princip nepřevrátil v přetvoření Evropské unie do unie transferové, do unie přerozdělovací, která by vytvářela jenom závislost jedněch na druhých a která by také prohlubovala tím pádem napětí mezi národy. Myslím, že to se musí projevit i při přípravě víceletého finančního plánu, který i vy budete mít na starosti. Na druhou stranu, ač jste politicky samozřejmě hodně nalevo, tak jste realista a pragmatik, to se ukázalo například u vašich názorů na daňovou soutěž nebo na problémy finančního průmyslu.

Nepotřebujeme odstraňovat daňovou soutěž v Evropské unii, ale potřebujeme ji naopak uchovat, aby evropská ekonomika zůstala funkční. Dovolte tedy, abych vám popřál mnoho úspěchů, a doufám, že vaše předsednictví bude těmi úspěchy korunováno.